Si on parle de la minorité rom et que Madame la vice présidente essaie de défendre la minorité rom, elle a le droit de le faire.

La minorité rom doit être défendue par tout le monde. Cela suffit, merci beaucoup.